Este un fapt îngrijorător, cu atât mai mult cu cât se constată creșterea extremismului religios, care alimentează un număr foarte important de atacuri.

Tensiunile dintre diferite comunități se suprapun unui context economic foarte dificil 85 din populație trăiește cu mai puțin de doi dolari pe zi, deși Nigeria are rezerve importante de petrol. Aș fi dorit ca Înaltul Reprezentant să ne prezinte propuneri pentru o contribuție mai activă a Uniunii la promovarea unui climat pașnic și stabil în Nigeria, dacă ar fi fost prezentă.